Zgodni jesteśmy także z panem komisarzem. Notabene jakbym wiedział, co pan komisarz powie, może nie zabierałbym głosu. Ale jeden element nam ucieka cały czas my mówimy tak, jakby nie było adresata tego postulatu. Ponieważ wiemy, że przynależy to do kompetencji poszczególnych państw, warto wymienić te państwa, z którymi mamy największy problem, gdzie nie uznaje się dyplomów, gdzie nie kategoryzuje się także uznawalności tego wszystkiego, co mieści się w obszarze kompetencji. Powinniśmy o tym mówić. Byłem ministrem kultury przez siedem lat i wiem, że to jest niezwykle mobilizujące wskazywanie wad, błędów, pokazywanie dokładnie adresu, który powinien zreformować albo zrealizować określone przedsięwzięcie, jest efektywne. Dlatego też mam prośbę do pana komisarza mówmy, gdzie mamy największe problemy.